Avant de commencer, je voudrais, encore une fois, rendre hommage au peuple congolais, qui s'est massivement mobilisé pour les élections présidentielles et législatives de novembre 2011, prouvant en cela à l'ensemble de la communauté internationale et à leurs autorités combien il est attaché à la construction d'une démocratie véritable en République démocratique du Congo.

J'assume, ainsi, que c'est grâce aussi à ces portes ouvertes que la mission de l'Union a pu constater les irrégularités et les violences qui ont malheureusement caractérisé en grande partie ce scrutin.

Il est nécessaire qu'elles soient mises en place, et ce, dans les délais les plus brefs car la question, ce n'est pas seulement que les prochaines élections aient lieu mais, surtout, qu'elles aient lieu dans de bonnes conditions. Pour cela, il est nécessaire d'envisager la restructuration de la CENI. Les citoyens congolais méritent une CENI indépendante qui respecte un calendrier électoral et la loi électorale, qui gère en toute transparence le budget des élections et qui soit respectueuse de toutes les parties prenantes dans le processus électoral. La mise en place d'une Cour constitutionnelle et la gestion transparente du contentieux électoral contribueraient grandement à accroître la confiance des citoyens en leurs propres institutions, tout comme la nôtre. L'établissement d'un dialogue politique qui intègre tous les partis politiques ainsi que la société civile et qui soit à la base d'un comportement responsable de la part de tous est nécessaire pour, enfin, œuvrer au développement démocratique, économique et social du pays. Le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme, la lutte contre la loi de l'impunité et la garantie de la sécurité de tous restent des défis à relever. L'Union doit donc continuer à prendre ses responsabilités et mettre l'accent sur le suivi. Il est important que les autorités et les citoyens congolais sachent qu'ils peuvent compter sur nous mais, de la même manière, nous devons nous montrer fermes dans nos positions. Madame Ashton, n'ayez pas peur de mettre en avant le principe de conditionnalité. Les citoyens congolais tout comme les citoyens européens vous soutiennent.